je vlastně otázka, na kterou se zde vytvořilo i usnesení všech frakcí spojených v našem parlamentu. My tím dokazujeme, že svoboda projevu je pro nás zcela zásadní. A v politických projevech je diskuze, svobodná výměna názorů zcela klíčová. Obvinění, které se dostalo novinářům v Bangladéši, je nepochybně vykonstruované.